Monsieur le Commissaire, Monsieur le rapporteur, je voudrais d'abord féliciter M.

Malgré cela, je crains que ce à quoi nous avons abouti ne permette pas un équilibre entre les producteurs et les industriels. Cet accord me fait penser à cette illusion qu'on connaît, que racontent les enfants, d'un paradis où les lions végétariens mangeraient l'herbe à côté des brebis. Je n'y crois pas une seconde! Depuis 2003, Mme Fischer Boel a tout fait pour détruire de manière idéologique les quotas laitiers. En octobre 2009, la Cour des comptes a, malgré tout, reconnu l'efficacité de ces quotas laitiers. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui va être encore plus dramatique et nous voyons ce qui se passe actuellement au Danemark, où les exploitations les plus solides, avec l'augmentation de la production, sont toutes en situation de faillite, avec la baisse des prix de la terre de